Já jsem ta první, která by si představovala, aby hlasování bylo jednoduché a pro nás všechny naprosto jasné. Ale my teď jsme zodpovědní za to, aby dopravci a řidiči nebyli už dále prodlužováním té situací v právní nejistotě, my se k tomu musíme postavit čelem, ať chceme nebo nechceme, i kdybychom měli celou noc pracovat na tom, jak má vypadat naše hlasování.